Artur, zapomni si nakupovalni seznam za filano papriko. Kilogram mletega mesa, mešano svinjsko in goveje, strok česna, sladka paprika, mleta, ena majhna čebula, jajca, riž, in pa papriko. Potem pa za omako potrebujem sladkor, paradižnikovo mezgo, moko. Artur, povej mi pot do Črnega jezera od glavne avtobusne postaje v Mariboru. Artur, koliko stopinj bo jutri imel Maribor? Kakšno bo vreme na Ptuju? Kateri otok na svetu je najmanj turistično oblegan? Katero glavno mesto na svetu je najbolj turistično oblegano? Katero glavno mesto na svetu je največje? Katera država ima največ prebivalcev? Artur, preveri letalske karte za povezavo Madrid-Ljubljana. Poišči vozni red Maribor-Ljubljana in obratno Ljubljana-Maribor. Preveri ceno avtobusne vozovnice med Ljubljano in Koprom. Artur, preveri, kateri je zadnji film Harry Potter. Artur, kako dolgo traja Harry Potter? Artur, poišči recept za mafine. Artur, na Facebooku ustvari dogodek Novoletna zabava. Povabi Metko, Mirka, Andreja L. Artur, v koledar mi vnesi datum osemindvajseti šesti, zdravnik. Artur, katera serija je bila najbolj gledana leta dva tisoč osemnajst? Kdaj pride nova epizoda Gossip Girl? Artur, v kateri optiki lahko kupim očala znamke Gucci? Artur, poišči hranilne vrednosti orehov. Artur, poišči okna notranja dimenzije sto dvajset krat šestdeset. Artur, kje na svetu je voda najbolj onesnažena? Artur, poišči kontakt Zaromet. Artur, poišči kontakt za Bauhaus. Artur, poišči kozmetične salone v bližini.